Paní předsedající, paní vysoká představitelko, jelikož v Myanmaru funguje vláda, v jejímž čele je nositelka Sacharovovy ceny, my jako kdybychom v hlavách měli zaškrtnuto, že máme odpracováno.

Naopak, spíše se zhoršuje, víme, že jim je odmítáno státní občanství, je tolerována jejich genocida ze strany budhistů, hrozí jim tedy smrt. Těm, kdo přežijí, je zakázáno mít více než dvě děti, aby se toto etnikum nemohlo rozrůstat. Sta tisíce musely uprchnout z Myanmaru. Evropská politika musí dát jasně najevo, že takovéto zacházení s etnikem je nepřijatelné. Nesmíme podporovat a tolerovat genocidu, nesmíme tolerovat obchod s lidmi.